forseti það hefur verið árviss viðburður á alþingi að við þingmenn tökum til umræðu ársskýrslu umboðsmanns alþingis en eins og kom fram í máli hæstvirts forseta fer sú umræða nú fram í kjölfar breytinga sem gerðar voru á þingsköpum alþingis síðastliðið vor nú er mælt fyrir í tuttugasta og þriðju greinar þingskapa að allsherjarnefnd skuli fjalla um skýrslu umboðsmanns áður en hún kemur á dagskrá þingsins og kemur það í minn hlut sem formanns allsherjarnefndar að mæla fyrir henni

hljóðar svo allsherjarnefnd skilar nú í fyrsta skipti áliti um

markmiðið með þessu nýmæli er að tryggja betur en áður tengsl embættis umboðsmanns alþingis og þingsins sjálfs og undirstrika mikilvægi þess að skýrsla umboðsmanns fái viðeigandi umfjöllun í þeirri fastanefnd þingsins sem um málefni embættisins fjallar allsherjarnefnd hefur fjallað um skýrslu umboðsmanns fyrir árið tvö þúsund og sex á tveimur fundum nefndin heimsótti embættið sautjánda október síðastliðinn og gerði umboðsmaður þar grein fyrir meginþáttum starfseminnar og fór yfir helstu atriði skýrslunnar sem lögð var fram á þingi daginn eftir þá kom umboðsmaður á fund nefndarinnar í þessari viku og svaraði fyrirspurnum nefndarmanna um einstök atriði nefndin telur yfirferð af þessu tagi gagnlega og mikilvæga og leggur áherslu á að þessi samskipti umboðsmanns og nefndarinnar þurfi að auka og móta frekar á næstu þingum á næsta ári verða tuttugu ár liðin frá stofnun embættis umboðsmanns alþingis allsherjarnefnd telur óhætt að fullyrða að með því hafi verið stigið verulegt framfaraskref í innleiðingu góðra stjórnsýsluhátta hér á landi hlutverk umboðsmanns hefur frá upphafi verið að hafa í umboði alþingis eftirlit með stjórnsýslu ríkis og sveitarfélaga og honum er þannig ætlað að standa vörð um réttindi borgaranna gagnvart stjórnvöldum og stuðla að því að þeir sem með opinbert vald fara gæti jafnan lagareglna og góðra stjórnsýsluhátta

skýrslur umboðsmanns gegna mikilvægu hlutverki enda er þar að finna ítarlega og vandaða umfjöllun um ýmsa þætti stjórnsýsluréttarins skýrslurnar og raunar einstök álit umboðsmanns eru mikilvæg heimild um túlkun margvíslegra reglna á þessu réttarsviði skýrslan fyrir árið tvö þúsund og sex er að vanda greinargóð og fróðleg og þakkar allsherjarnefnd umboðsmanni og starfsmönnum hans fyrir skýrsluna og vel unnin störf á liðnu ári undir þetta nefndarálit rita auk þess sem hér stendur ágúst ólafur ágústsson atli gíslason ellert b schram siv friðleifsdóttir ólöf nordal karl fimmti matthíasson og jón magnússon en sigurður kári kristjánsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins ef ég vík nú nánar að skýrslu umboðsmanns þá er ljóst að frá því að embættið tók til starfa hafa skýrslurnar haft að geyma annars vegar almennt yfirlit yfir störf umboðsmanns og verkefni á viðkomandi ári og hins vegar upplýsingar um einstök mál sem umboðsmaður hefur lokið og telur tilefni til að upplýsa alþingi sérstaklega um skýrsla umboðsmanns er því með vissum hætti spegill sem við alþingismenn getum litið í til að glöggva okkur á því hvernig til hefur tekist í stjórnsýslunni um framkvæmd þeirra laga sem sett hafa verið hér á alþingi í sumum tilvikum kann að vera tilefni fyrir okkur alþingismenn til að huga að því hvort upplýsingar úr skýrslunum gefa tilefni til lagabreytinga eða þá til að kalla eftir frekari skýringum af hálfu ráðherra eða

en það er ekki bara að skýrsla umboðsmanns alþingis geymi frásögn af því sem hæst bar hjá embættinu á liðnu ári heldur hefur þess jafnan verið gætt að afla upplýsinga hjá stjórnvöldum um hver hafa orðið viðbrögð við þeim tilmælum sem umboðsmaður hefur beint til þeirra í álitum og eru þær upplýsingar birtar i skýrslunni eins og undanfarin ár heyrir það til undantekninga ef stjórnvöld fara ekki eftir tilmælum umboðsmanns samkvæmt þessari skýrslu varð slíkt raunin í einu máli sem laut að því að umboðsmaður vísar til sérstakra tilmæla til stjórnvalds um að taka á ný til afgreiðslu mál viðkomandi einstaklings eða lögaðila og síðan í tveimur tilvikum þar sem umboðsmaður beindi almennum tilmælum til stjórnvalda um að gera breytingar á tilteknum vinnubrögðum eða reglum ég vek athygli á þeim ummælum umboðsmanns í skýrslunni um mikilvægi þess að stjórnendur hjá hinu opinbera hafi frumkvæði að því að bæta úr því sem kann að hafa farið úrskeiðis í stjórnsýslu stofnana þeirra andvaraleysi í því efni og jafnvel það viðhorf að telja óþarft að bregðast við í slíkum tilvikum hefur ekki góð áhrif á vinnubrögð og viðhorf starfsmanna í stjórnsýslunni rétt viðbrögð að þessu leyti eru liður í því að auka og viðhalda trausti almennings á stjórnsýslunni ég vísaði áðan í inngang að skýrslu umboðsmanns eins og síðustu ár hefur þessi kafli í skýrslunni ekki bara að geyma frásögn af starfi hans á árinu heldur dregur hann saman ýmis atriði sem hann telur sérstakt tilefni til að koma á framfæri af sinni hálfu um það sem betur má fara í stjórnsýslunni þetta á til dæmis við um ummæli hans um framkvæmd stjórnsýslulaga númer þrjátíu og sjö nítján hundruð níutíu og þrjú en eðlilega eru þau lög hvað fyrirferðarmest í starfi umboðsmanns ég læt nægja að vísa þar til umfjöllunar umboðsmanns um mikilvægi þess að stjórnvöld hagi skipulagi og undirbúningi mála þannig að jafnan sé gætt að jafnræðisreglum stjórnsýsluréttarins

leidd til lykta á vettvangi stjórnsýslunnar með samningum í stað þess að teknar séu hefðbundnar ákvarðanir eða settar reglur umboðsmaður lýsir áhyggjum yfir því að þessi leið fari ekki alltaf saman við gildandi réttarreglur um meðferð mála í stjórnsýslunni og þær réttaröryggisreglur sem málsmeðferðarreglur stjórnsýslunnar kveða á um en umboðsmaður bendir líka á að í vissum tilvikum hafi alþingi með lögum opnað fyrir þessa leið og hvetur til að betur verði hugað að þeim málum frá sjónarmiði okkar alþingismanna

heldur þarf að minnast þess að ef stjórnsýslan eða einstakir ráðherrar gera álita samninga án þess að hafa fyrirfram aflað sér fullnægjandi heimildar stendur alþingi í reynd frammi fyrir gerðum hlut alþingi verður þá ekki sá vettvangur stefnumörkunar og málefnalegrar umræðu um hvaða leiðir eigi að fara við úrlausn viðkomandi mála eins og því er ætlað í stjórnskipun okkar samningar við aðila utan stjórnsýslunnar geta verið bæði mikilvægir og nauðsynlegir en það verður að gæta að framkvæmdinni bæði þannig að hið málefnalega frumkvæði haldist hjá alþingi og eins að ekki sé farið á svig við góða stjórnsýsluhætti í skýrslu umboðsmanns er líka að finna fróðlega samantekt á því að hvaða málum eða atriðum athugasemdir í áliti umboðsmanns beinist eða hafi beinst á árinu tvö þúsund og tvö til tvö þúsund og sex

umboðsmaður bendir á að þarna sé um að ræða tuttugu og þrjú komma fjögur prósent athugasemda og til viðbótar komi athugasemdir vegna stjórnvaldsfyrirmæla sem séu fimm komma átta prósent og athugasemdir um valdmörk stjórnvalda sem séu fjögur komma sjö prósent samtals er þetta um þriðjungur athugasemda þessi ár þarna er verið eins og umboðsmaður bendir á að fjalla um lagalegan grundvöll hlutaðeigandi stjórnvaldsfyrirmæla til dæmis reglugerða eða gjaldskráa hér hafi því með öðrum orðum reynt á hvaða valdheimildir stjórnvaldið hafi til afskipta og ákvarðana um málefni borgaranna og umboðsmaður tekur fram að gera verði ríkar kröfur til þess að þeir sem eru í forsvari fyrir hlutaðeigandi stjórnvöld hafi full tök á því og vald á því hvernig fara eigi með þær lagaheimildir sem þeir eiga að starfa eftir á þessu geta auðvitað verið margar og mismunandi skýringar ég tek hins vegar eftir því að þótt umboðsmaður útiloki ekki að í einhverjum tilvikum hafi skýrari löggjöf getað verið til bóta þá telur hann að tilvikin séu fleiri þar sem hlutaðeigandi stjórnvöld hafi ekki áður en viðkomandi ákvörðun var tekin eða stjórnvaldsfyrirmæli gefin út hugað nægilega að lagagrundvellinum í ljósi þeirra almennu reglna og sjónarmiða sem viðurkennt er að fylgja beri um beitingu og túlkun laga að þessu leyti það er ástæða til þess að taka undir með umboðsmanni þegar hann bendir á nauðsyn þess að hugað verði betur að þekkingu og þjálfun þeirra starfsmanna sem koma að verkum í stjórnsýslunni þar þurfa stjórnvöld bæði ríki og sveitarfélög sjálf að hafa forustu um

tilefni til að tilkynna alþingi hlutaðeigandi ráðherra eða sveitarstjórn um að hann teldi að tilteknir meinbugir væru á gildandi lögum eða almennum stjórnvaldsfyrirmælum alls var þetta gert í tuttugu og tvö eða tólf komma þrjú prósent þeirra hundrað sjötíu og níu álita sem athugunin tók til

umboðsmaður bendir á að hlutfall tilkynninga um meinbugi á lögum sé mun hærra en hjá umboðsmönnum þjóðþinganna í næstu nágrannalöndum það er ástæða fyrir okkur alþingismenn að við gefum þessum orðum gaum sérstaklega og höfum þetta í huga við afgreiðslu mála hér á þingi umboðsmaður gerir í skýrslu sinni grein fyrir þeim málum sem hann fjallaði um á árinu tvö þúsund og sex að eigin frumkvæði þessi þáttur í starfi umboðsmanns er afar mikilvægur og þá ekki síst sem liður í því að kalla eftir umbótum í stjórnsýslunni og rétta mál af ef svo má segja ef þau hafa að einhverju leyti farið úrskeiðis þá getur einmitt skipt máli að beina sjónum stjórnvaldsins að þeim grundvallarreglum sem stjórnsýslan á að starfa eftir nýleg bréf sem umboðsmaður sendi þremur sveitarstjórnum og um hefur verið fjallað nokkuð í fjölmiðlum er einmitt dæmi um slíkt af þeim frumkvæðismálum sem umboðsmaður fjallar um í skýrslu sinni vek ég sérstaklega athygli á upplýsingum sem fram komu á blaðsíðu níutíu og tvö til hundrað og fjögur um það hvernig umboðsmaður hefur fylgt eftir þeirri athugun sem hann gerði á skráningu mála málshraða og fleiru hjá alls þrjátíu og tvö stjórnvöldum á árunum tvö þúsund og tvö til tvö þúsund og sex nú hefur umboðsmaður safnað saman upplýsingum um hver hafi orðið viðbrögð stjórnvalda við tilmælum hans um úrbætur á þessu sviði þær upplýsingar eru birtar í skýrslu hans og þá jafnframt hvernig einstök stjórnvöld hafa brugðist við

betri vegar miðað við upplýsingar stjórnvaldanna sjálfra þegar tölur um fjölda skráðra mála hjá umboðsmanni fyrir árið tvö þúsund og sex eru skoðaðar sést að það ár

en það er hins vegar ljóst af tölum sem umboðsmaður hefur kynnt í allsherjarnefnd að þessi fækkun hefur gengið til baka

að umboðsmanni verði tryggt nægilegt fjármagn til þess að sinna þeim verkefnum sem honum ber það skiptir máli að umboðsmaður geti ekki bara sinnt þeim kvörtunum sem til hans berast heldur líka málum sem hann telur tilefni til að fjalla um að eigin frumkvæði mér finnst rétt að geta þess hér að á fund allsherjarnefndar komu nýverið fulltrúar öryrkjabandalags íslands og var erindi þeirra að óska eftir því að umboðsmanni alþingis yrði gert það fjárhagslega kleift að sinna frumkvæðisathugunum á málum sem lúta að réttindagæslu fatlaðra samkvæmt gildandi lögum ég nefni þetta sérstaklega þar sem af hálfu fulltrúa öryrkjabandalagsins voru höfð uppi þau sjónarmið að þeir teldu ekki rétt að komið yrði á fót sérstöku embætti umboðsmanns fatlaðra heldur teldu að það mundi þjóna hagsmunum fatlaðs fólks mun betur ef skrifstofa umboðsmanns yrði efld í þeim tilgangi að umboðsmaður gæti betur sinnt þessu verkefni það er ástæða til að veita þessu sjónarmiði athygli með tilliti til þeirra hugmynda sem heyrast oft í opinberri umræðu í samfélaginu um þörfina á því að stofna verði til embætta umboðsmanna fyrir hina ýmsu hópa nú er það svo að rétt eins og með málefni fatlaðra þá eru til dæmis málefni aldraðra og sjúklinga að stórum hluta til viðfangsefni stjórnvalda og stjórnsýslu bæði ríkis og sveitarfélaga það fellur því innan starfssviðs umboðsmanns alþingis að fjalla um athugasemdir sem gerðar eru um starfshætti stjórnvalda á þessum sviðum og ef fólk telur að það njóti ekki þeirra réttinda sem lög hljóða um

umboðsmanna eða talsmanna fyrir hina einstöku hópa við verðum að muna að það er hlutverk umboðsmanns að hafa eftirlit með því að stjórnsýslan starfi í samræmi við lög og vandaða stjórnsýsluhætti en það fellur hins vegar utan starfssviðs hans að hafa uppi sjónarmið um á hvern veg æskilegt sé að skipa lagareglum eða hvernig til hafi tekist með löggjöf nema þá að umboðsmaður telji að um meinbugi á lögum sé að ræða af umræðunni verður helst skilið að auk þess að sinna þeim viðfangsefnum í málefnum þessara hópa sem falla undir starfssvið umboðsmanns alþingis þá standi hugur manna stundum til þess að umræddir hópar fái einhvers konar launaðan eða opinberan starfsmann sem talsmann sinn og þar á meðal til að ná fram breytingum á lögum sem gilda um þessi málefni við megum ekki gleyma því í þessu sambandi að þau verkefni hafa fyrst og fremst verið viðfangsefni frjálsra félaga og hagsmunasamtaka og raunar stjórnmálamanna ég spyr er rétt að víkja frá því prinsippi er rétt að víkja frá þeirri meginreglu og koma upp ríkisvæddum talsmönnum fyrir hina einstöku hópa í samfélaginu ég tel svo ekki vera en svo ég víki aftur að ábendingum öryrkjabandalagsins þá er það auðvitað ekki svo að einstakir hagsmunahópar geti komið til allsherjarnefndar og fengið hana til að hlutast til um að umboðsmaður taki einstök mál upp umboðsmaður er sjálfstæður í störfum sínum og tekur ekki við fyrirmælum frá okkur sem sitjum á þingi um það hvaða mál hann tekur fyrir og hver ekki hins vegar er ljóst að þessi ábending frá öryrkjabandalaginu átti þátt í því að við í allsherjarnefnd tókum þessi mál til umræðu og vöktum raunar athygli fjárlaganefndar á því takmarkaða svigrúmi sem umboðsmaður hefur til að taka upp mál að eigin frumkvæði og hvöttum til þess að þetta yrði haft í huga við mótun fjárlagatillagna fyrir embættið herra forseti ég vil að lokum árétta það sem segir í nefndaráliti allsherjarnefndar að embætti umboðsmanns alþingis hefur mikilvægu hlutverki að gegna við að stuðla að betri stjórnsýsluháttum og auknu réttaröryggi borgaranna álit umboðsmanns er að sönnu ekki bindandi og hefur ekki beina réttarverkan með sama hætti og til dæmis úrlausnir dómstóla en engu að síður fela álitin oft í sér mikilvægar leiðbeiningar til stjórnvalda um hvernig haga beri vinnubrögðum og ákvarðanatökum í stjórnsýslunni eins og dæmin sanna eru álit umboðsmanns ekki alltaf óumdeild og stundum kann að vera nauðsynlegt að fá úrlausn dómstóla um mál sem embættið hefur fjallað um það er ekki óeðlilegt að stundum séu skiptar skoðanir um þær niðurstöður sem umboðsmaður kemst að það dregur þó á engan hátt úr mikilvægi embættisins og þeirra álita og athugasemda sem frá embættinu berast þau hljóta alltaf að skipta verulegu máli ég vil að lokum ítreka þakkir mínar og allsherjarnefndar til